Panie Przewodniczący

Każdego roku słyszymy o tysiącach pedofili, którzy unikają odpowiedzialności karnej. I proszę Państwa, przecież nikt tutaj nie powiedział, że doświadczenie przemocy w dzieciństwie odciska trwałe piętno na psychice dziecka, powoduje spiralę, czy prowadzi do spirali przemocy, a także do licznych samobójstw. Dlatego wspieram tych wszystkich, którzy mówią, że dane pedofila nie powinny absolutnie być utajnione, powinny być podane do publicznej wiadomości.